Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, secondo le più recenti rilevazioni i dati sull'occupazione giovanile sono in lento miglioramento, ma proprio per questo si deve confermare il sostegno agli Stati membri attraverso programmi per l'occupazione giovanile necessari per dare maggiore speranza ai tanti giovani ancora in cerca di lavoro. A questo scopo, come sottolineato dalla relatrice, è necessario misurare concretamente e con precisione i risultati fin qui ottenuti, cosa non semplice. Quindi è vero, occorre migliorare i sistemi di monitoraggio per ottenere dati più precisi soprattutto riguardo alla fascia dei cosiddetti NEET. Ciò che tuttavia è ancor più necessario è intraprendere un ulteriore passo avanti per sviluppare azioni più forti sulle politiche attive di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, piuttosto che continuare a privilegiare strumenti anticrisi o occupazionali temporanei. E occorre uno stanziamento economico adeguato nei programmi post 2020 per far sì che ai giovani siano riconosciute condizioni di lavoro stabili, corrispondenti alle loro qualifiche, alle loro competenze e alle loro capacità professionali.